Sin embargo, aunque los fondos europeos juegan un papel importante en nuestro sistema de ciencia e innovación, quiero recordar que el 94 de la financiación para la investigación sigue estando en manos nacionales. De ahí la importancia de sistematizar los vínculos entre la política científica de la Unión y de los Estados miembros, y de mejorar la coordinación para usar lo mejor posible todos los recursos de que disponemos. Como bien demuestra el informe de progreso sobre el ERA, ciertamente se han conseguido avances en la estructuración del espacio europeo de investigación, pero no todos los que quisiéramos, en gran parte debido al carácter voluntario de las medidas desarrolladas. Al mismo tiempo, tenemos buenos ejemplos —como es el caso del Reglamento ERIC— que demuestran cómo la legislación comunitaria puede superar los obstáculos a la libre circulación en Europa, tanto del conocimiento como de los investigadores. Señora Comisaria, creo que, si queremos disponer de un sistema de ciencia e innovación europeo que sea fuerte y dinámico, ha llegado el momento de profundizar en la construcción del ERA, acudiendo también a la vía legislativa, y de superar así, de verdad, las barreras nacionales, legislativas y administrativas